Proto vidím uvěznění právníka Thulaniho Maseka a novináře Bhekiho Makhubua jako protiprávní. Žádný stát nesmí porušovat základní lidská práva a používat brutální metody a brutální způsoby proti svým kritikům. Je potřeba Svazijsku jednoznačně říci, že demokracie funguje jinak. Svazijská vláda musí zajistit a posilovat demokratické hodnoty, jak je to dáno v její ústavě. Evropská unie nechce nic víc, Evropská unie chce pouze, aby Svazijsko respektovalo svoji vlastní ústavu, a úkolem Evropské unie je na to dohlížet a dále chránit lidská práva ve Svazijsku.